Die europäische Kapitalmarktunion bietet zweifellos viele neue Möglichkeiten, gute Möglichkeiten für Sparer innen, für Investor innen. Aber das Ganze kann nur dann funktionieren, wenn alle Elemente harmonisch ineinandergreifen.

Es braucht Kontrolle der Finanzwirtschaft am europäischen Kapitalmarkt. Wie? Durch eine Stärkung, durch eine Erweiterung der Rolle der ESMA.